og eitt um stofnun sameignarfyrirtækis um orkuveitu reykjavíkur með frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem rekja má til ákvörðunar eftirlitsstofnunar efta sem er dagsett áttunda júlí tvö þúsund og níu í tengslum við rannsókn stofnunarinnar á fyrirkomulagi eigendaábyrgð á orkuveitu reykjavíkur og landsvirkjunar í ákvörðun esa kemur fram að sú ótakmarkaða eigendaábyrgð sem landsvirkjun og orkuveita reykjavíkur njóta í gegnum eignarhald fyrirtækjanna sé ekki í samræmi við ákvæði e e s samningsins um ríkisaðstoð hins vegar kemur fram í ákvörðuninni að esa lítur svo á að heimilt sé að veita eigendaábyrgð vegna lánaskuldbindinga viðkomandi fyrirtækja að því gefnu að greitt sé hæfilegt gjald fyrir í dag greiða fyrirtækin um núll komma tuttugu og fimm prósent ábyrgðargjald af þeim lánum sem eigendaábyrgð er á ákvörðun esa frá áttunda júlí tvö þúsund og níu var í formi tilmæla til íslenskra stjórnvalda um að grípa til nauðsynlegra ráðstafana þannig að fyrirkomulag eigendaábyrgða landsvirkjunar og orkuveitu reykjavíkur verði í samræmi við skuldbindingar íslands að e e s samningnum áður hafði esa beint sams konar tilmælum til norskra stjórnvalda vegna sambærilegra mála

sem ég hér mæli fyrir er því að gera nauðsynlegar breytingar á lögum um orkuveitu reykjavíkur og tryggja að ábyrgðir eigenda orkuveitu reykjavíkur séu í samræmi við ríkisstyrkjareglur e e s samningsins

samhliða frumvarpinu eru auðvitað lögð fram frumvörp til laga sem mælt var fyrir hér síðastliðinn fimmtudag til breytinga á lögum um landsvirkjun og sömuleiðis á lögum um ríkisábyrgðir þar sem eru lagðar til sams konar breytingar hvað varðar ríkisábyrgð þá er landsvirkjun nýtur þau lög eru á forræði fjármálaráðherra eins og ég sagði hér áðan mælti hann fyrir þeim síðastliðinn fimmtudag báðum þessum málum það má því segja að þetta mál hér um orkuveitu reykjavíkur sé systurmál máls fjármálaráðherra sem hannflutti hér um landsvirkjun þar af leiðandi í eðli sínu lík í kjölfar ákvörðunar esa var fengin óháður aðili til að meta hvað telst vera hæfilegt ábyrgðargjald vegna þeirra ábyrgða eigenda sem eru á

var það gert með samanburði á lánskjörum með og án ábyrgðar eigenda liggur úttekt hins óháða aðila fyrir eins og nánar er gert grein fyrir í greinargerð með frumvarpinu að lokum virðulegi forseti ber þess að geta að í frumvarpinu er lagt til að í bráðabirgðaákvæði verði kveðið á um að ábyrgðir eigenda orkuveitu reykjavíkur á lánaskuldbindingum svo og skuldbindingum samkvæmt rammasamningum við stóriðjufyrirtæki sem stofnað hefur verið til fyrir gildistöku laganna þær haldi gildi sínu eins og til þeirra er stofnað þar til þær eru að fullu efndar verði frumvarpið að lögum á það því ekki hafa áhrif á núgildandi lánaskuldbindingar fyrirtækisins nema að því leyti að fyrir þær verði greitt hærra ábyrgðargjald frá og með gildistöku laganna að öðru leyti eru engar breytingar á sjálfri ábyrgðinni eins og fram kemur í kostnaðarumsögn með frumvarpinu verður ekki séð að þetta frumvarp verði það að lögum það hafi áhrif á útgjöld ríkissjóðs að þessu mæltu mælist ég til